Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Angehörige der anderen über 60 künstlichen Geschlechter!

Alle EU Mitgliedstaaten verfügen über wirksame nationale Gesetze und Prozeduren, um Gewalt gegen Frauen und Männer zu bekämpfen sonst wären sie nämlich nicht Mitglied der EU oder des Europarats geworden. Deswegen ist die Istanbul Konvention völlig überflüssig. Sie ist ein politisch korrekter Vorwand zur Vertiefung der absurden Gender Ideologie und sonst nichts. Der Istanbul Konvention schlägt zu Recht Ablehnung und Misstrauen entgegen. Deswegen denkt der Europarat sogar darüber nach, mit Steuergeldern viele bunte Broschüren zu drucken, um den Gender Unsinn schönzureden. Die Istanbul Konvention ist das falsche Instrument in der Hand der falschen Leute. Fürs Protokoll Wir stehen ganz klar gegen jede geschlechtsbezogene Gewalt sowohl gegen Frauen als auch gegen Männer. Doch das ist Aufgabe des nationalen Strafrechts, nicht dieser überflüssigen Gender Konvention. Herr Kommissar Timmermans, beklagen Sie sich hier doch bitte nicht über Gewalt gegen Frauen im Raum der EU! Sie sind einer der maßgeblichen Akteure, die mit ihrer Politik Gewalt gegen Frauen sogar massiv befördern. Mit Ihrer absurden Migrationspolitik holen Sie Scharen von frauenverachtenden und nicht selten zu massiver Gewalt gegen Frauen bereiten jungen Männern aus fremden Kulturkreisen in den Bereich der EU aktiv herein.